Z drugiej strony, zwrócę uwagę na własne doświadczenie doświadczenie jako ministra kultury.

po to, aby oni współpracowali ze sobą, tworzyli nowe wartości, ale przede wszystkim funkcjonowali w bardzo napiętym reżimie pracy. Te wymagania powodowały, że szybciej się uczyli, lepiej się poznawali, a przedsięwzięcia, które realizowali, od razu były lepiej promowane. Jedna uwaga do pani Silvii Costy nie uzgodniliśmy elementu związanego z przejściem z Londynu na inny obszar ewentualnej aktywności.